borist hafa eftirfarandi tilkynningar um kosningu embættismanna fastanefnda allsherjarnefnd bjarni benediktsson formaður og guðjón ólafur jónsson varaformaður efnahags og viðskiptanefnd pétur h blöndal formaður og sæunn stefánsdóttir varaformaður félagsmálanefnd dagný jónsdóttir formaður og einar oddur kristjánsson varaformaður fjárlaganefnd birkir j jónsson formaður og einar oddur kristjánsson varaformaður heilbr og trygginganefnd guðjón ólafur jónsson formaður og ásta möller varaformaður iðnaðarnefnd hjálmar árnason formaður og sigríður a þórðardóttir varaformaður landbúnaðarnefnd drífa hjartardóttir formaður og kristinn h gunnarsson varaformaður menntamálanefnd sigurður kári kristjánsson formaður og dagný jónsdóttir varaformaður samgöngunefnd guðmundur hallvarðsson formaður og hjálmar árnason varaformaður sjávarútvegsnefnd guðjón hjörleifsson formaður og kristinn h gunnarsson varaformaður umhverfisnefnd guðlaugur þór þórðarson formaður og kristinn h gunnarsson varaformaður utanríkismálanefnd halldór blöndal formaður og jón kristjánsson varaformaður